Meine Frage ist, bis wann werden die technischen Rahmenbedingungen für die 5G Technologie bei der ITU verhandelt sein? Gibt es hier Gespräche mit Amerika?

Wird 2018 der Zeitpunkt sein, wo auch Europa diese neue Technologie einführen kann wie andere Länder?